Selbstverständlich müssen wir Japan in dieser Situation beistehen, so gut wir das können und mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Ein Land, das von einer solchen Heimsuchung getroffen wird wie Japan, braucht alle Unterstützung.

Der ganze Schrecken, der nicht nur in dieser Situation liegt, sondern der noch kommt, ist den Japanern bewusster als irgendjemandem sonst.

außer Kontrolle gerät und nicht nur in bestimmten Regionen die Vergangenheit vernichtet, die Gegenwart zerstört, sondern nach der Zukunft greift, nach der Zukunft von allen, die in der Nähe und in der weiteren Umgebung dieser Anlagen leben. Ich glaube, dass wir das noch nicht tun, wenn wir über Stresstests reden, Herr Oettinger.

Ich will sie ganz kurz nennen Tihange in Belgien, Civaux in Frankreich, Philippsburg in Deutschland, Kosloduj in Bulgarien, Paks in Ungarn, Brunsbüttel mit einer Wasserstoffexplosion in Deutschland, Forsmark in Schweden, Barsebäck in Schweden, Blayais in Frankreich, Krümmel in Deutschland dort sind die eklatantesten Störfälle aus unterschiedlichen Gründen passiert, bei denen wir seit Tschernobyl in der Nähe einer Kernschmelzsituation waren. Wie sollen wir damit umgehen, dass sich in jeder Anlage, die wir betreiben,

Stresstests

und erneut zu suggerieren, dass wir in Europa niemals in solche Situationen geraten können, wie wir es heute in Japan erleben, dann halte ich diese Stresstests für falsch. Im Übrigen werden wir sehr gerne darüber mitreden, wer die Stresstests definiert das können nicht die Betreiber von Atomanlagen sein und auch wer sie durchführt und bewertet.